acțiunile pe care le întreprinde Andry Rajoelina nu fac decât să blocheze procesul, complicând întoarcerea la ordine constituțională. Am în vedere aici revocarea primului ministru numit în urma acordurilor de la Maputo, retragerea din procesul de negociere cu grupurile politice și recenta decizie de a organiza alegeri într un mod precipitat, fără a ține seama de acordurile anterioare. E vorba, în opinia mea, de o încercare de a da o aparență de legalitate și de a legitima un regim ajuns la putere în urma unei lovituri de stat, pe care Rajoelina nu o poate depăși.